A fost o negociere dificilă, cu patru comisii, cu foarte mulți raportori și, în același timp, pe partea cealaltă, a fost un fel de uniune între Consiliu și Comisie și sper ca acest lucru să nu se mai repete în viitor.

Era un proiect care era așteptat de multă vreme.

În același timp, rog Comisia să aibă grijă ca, în bugetul 2016, în aceeași negociere cu colegul Fernandes, să încerce să pună la loc banii pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei și pentru Orizont